og að menn fái réttláta málsmeðferð og mér finnst dálítið bera á því bæði í þingsölum og líka á fréttamannafundum að menn séu búnir að dæma og að þeir sem eru ásakaðir eða kærðir með þeim hætti fá ekki að verja sig eins og bera ber

þeir gerðu það voru fjöldamörg mistök gerð fjöldamörg svo þurfum við að læra og laga allt umhverfi atvinnulífsins með þessa skýrslu að vopni sem er afskaplega verðmætt en líða en ekki síst þurfum við að gefa erlendum aðilum tækifæri til að læra af þessari skýrslu líka og ég hygg að sá lærdómur sé þegar hafinn vegna þess að sú alda sú dökka dimma alda sem brotnaði á íslandi er undiralda sem gengur um allan heim þetta er ekki bara íslenskt vandamál en síðast en ekki síst herra forseti þurfum við að nota skýrsluna til að læra og búa til nýja framtíðarsýn og ég kem inn á það á eftir það sem vantar inn í skýrsluna þegar við tölum um ábyrgð og siðferði eins og ég gat um í gær eru matsfyrirtæki sem gáfu íslenskum bönkum einkunnina a a a rétt áður en þeir fóru á hausinn bara svona fimmtán mánuðum áður en þeir fóru á hausinn þetta er mikil ábyrgð þetta er ekki nefnt í skýrslunni því miður síðan voru ekki nefndir þeir sem ég kallaði í gær kjánana sem lánuðu kjánunum tólf þúsund milljarða það er tvöfalt meira og rúmlega það en allar eignir á íslandi eins og þær leggja sig virkjanir vegi skóla íbúðarhúsnæði og svo framvegis bíla og allt þetta er tvöfalt meira og hvað var fólkið að hugsa sem setti alla þessa peninga síðan þurfum við að finna ábyrgð það vantar ekki það eru stjórnendur og stærstu hluthafar bankanna sem bera mikla ábyrgð og það er sagt í skýrslunni og það er fínt síðan er löggjöfin framkvæmdarvaldið og dómsvaldið og ég ætlaði í gær að fjalla um löggjafarvaldið og sérstaklega ákveðna grein sem fór í gegn á alþingi nánast eins og alþingi væri meðvitundarlaust það var engin umræða um þá breytingu sem gerð var að kröfu efta og sennilega var þess vegna engin umræða um það sem felst í því að hlutafélag megi lána starfsmanni sínum til kaupa á hlutabréfum og ekki bara til kaupa af honum sjálfum heldur tengdum aðilum það er hann gat stofnað hlutafélag um kaupin þannig að hann gat bara grætt en ekki tapað nema sem nam hlutafénu sem er að lágmarki hálf milljón þetta er alveg stórhættulegt og ég nefndi þetta það sem við þurfum að gera núna og ég nefndi það í gær líka það er hugtakið sem ég nefndi haghafi og hluthafi þegar menn taka ákvörðun hvort sem það er á alþingi eða í sveitarstjórnum eða hlutafélögum eða út um allt þá eru þeir að hafa áhrif á fjölda aðila einstaklinga og annarra sem ekki koma að ákvæðinu sem hluthafar heldur sem haghafar á ensku þeir líða eða hagnast á þessari ákvörðun og við þurfum að gæta þeirra alltaf í öllum ákvörðunum líka í stjórnum hlutafélaga en það sem ég vildi og ég ætla að ljúka með því er framtíðarsýnin framtíðarsýn mín er sú

hann kaupir bílinn með staðgreiðslu hann kaupir utanlandsferðir með staðgreiðslu hann kaupir símann með staðgreiðslu sömuleiðis sé ég fyrir mér að fyrirtæki verði tekin mikið meira með áhættufé en ekki lánsfé það minnkar áhættuna ég sé líka fyrir mér að sveitarfélögum verði hreinlega bannað að mynda skuldir og að ríkissjóður skili afgangi þá fer íslenska þjóðin úr því að vera endalaus skuldari síðan ég man eftir mér í það að eiga innistæður í útlöndum það er nefnilega þannig að meðalskuldir allra þjóða í heiminum eru núll þannig að nokkurn veginn helmingur þjóða á innstæður erlendis og hinn helmingurinn skuldar og borgar endalaust vexti og er að taka áhættu þeir sem skulda eru ekki sjálfstæðir þeir sofa ekki rótt á nóttunni og þeim líður illa